Multe dintre aceste persoane ajung, din păcate, în mâinile traficanților beduini. E vorba de rețele criminale care nu au niciun fel de considerație pentru demnitatea umană, din moment ce viețile acestor persoane devin o monedă de schimb.

Nu putem rămâne, desigur, insensibili la suferința acestor persoane supuse unor tratamente de o excepțională cruzime. Aș vrea să atrag, de altfel, atenția asupra situației vulnerabile a femeilor, care sunt supuse în mod repetat violurilor. În același timp, cred că trebuie să avem o atitudine constructivă în acest caz. Asta înseamnă să recunoaștem eforturile întreprinse de autoritățile egiptene pentru eliberarea lor dar, mai ales, să susținem această țară în lupta împotriva traficului de ființe umane. Nu avem deci nevoie doar de cuvinte dure, ci și de cooperare, de acțiuni concrete pe o temă extrem de complexă, unde un singur stat nu poate face față.